Wat ook belangrijk is, is dat wij een einde maken aan de onrechtvaardige subsidiëring van allerlei luxe creditcards en dat er een einde komt aan onnodige toeslagen voor het gebruik van betalen met een kaart.

En daarin wil ik mijn collega In 't Veld bijvallen, namelijk dat nu de creditcardmaatschappijen zo kritisch zijn, omdat zij nu zeggen dat er ineens heel veel geld beschikbaar komt voor de detailhandel.